Este plan plurianual para pequeños pelágicos en el Adriático es el tercero de los planes de gestión que ha presentado la Comisión Europea en el marco de la nueva PPC y, al igual que ha pasado o que está pasando con el plan de los demersales en el Mediterráneo occidental, la Comisión ha tardado demasiado tiempo en presentar las propuestas de estos planes de gestión. De ahí sus dificultades en este momento. Los científicos coinciden en que la especificidad de las pesquerías del Mediterráneo, con un claro componente multiespecífico y predominio de la pesca de pequeña escala, hacen que los TAC y las cuotas no sean una opción para restablecer las oportunidades de pesca en todo el Mediterráneo. Es preferible usar otros métodos de gestión basados en medidas técnicas y reducciones de esfuerzo mediante la adaptación de los actuales planes de gestión o el que se pueda establecer a nivel de la Unión Europea.